Știm cu toții că Europa se confruntă atât cu provocări, cât și cu oportunități importante în ceea ce privește materiile prime. De asemenea, politicile privind materiile prime sunt de o importanță deosebită pentru Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește politica industrială și comerțul internațional, cât și în ceea ce privește politicile transversale în raport cu diferite domenii ale politicii interne, precum și ale politicii externe și de securitate. În acest context, cred că o monitorizare eficientă a politicilor privind materiile prime agricole este esențială pentru o strategie eficientă. Consider că este nevoie de o coordonare mai strânsă între Comisia Europeană și statele membre și de o informare periodică a Parlamentului European cu privire la evoluția inițiativei privind materiile prime agricole, prin intermediul unui raport anual de activitate. Nu în ultimul rând, vreau să îl felicit pe raportor pentru munca depusă în cadrul acestui raport.